Spoštovani poslanec - hvala lepa za vaše vprašanje. Davčna politika je ena izmed ključnih politik v okviru ekonomske politike, ki jo vodi vsaka država. In kot taka, tudi ena od teh politik, ki jo lahko v Republiki Sloveniji še samostojno vodimo. Kot veste, z monetarno politiko ni več tako. Dandanes se nahajamo v obdobju, položaju nekega gospodarskega, socialnega in ekonomskega optimizma. In delu tega se je v obliki socialnih transferov in drugih ureditev, ki smo jih že uredili in ki jih seveda načrtujemo v rebalansu dva devetnajst, prinaša tudi v dobro državljanov. Ravno v obdobju konjunkture, gospodarske rasti, v letošnjem letu je predvidena v višini štiri cela štiri odstotka, za naslednje leto tri cela sedem odstotkov , pa je potrebno - tako kot smo se tudi danes že pogovarjali na odboru za finance - del tega dati na stran za slabše čase. Gospodarski cikel se dejansko umirja. Določen del teh protiukrepov je treba že začeti načrtovati. Me pa seveda veseli, da smo uspeli v načrtih, ki jih imamo za rebalans devetnajst, to uravnotežiti. Torej da iz teh davkov, prispevkov, ko ste pravilno nakazali - ja, dva dva osemnajst je bilo dobro leto. Jaz pričakujem, bo dva devetnajst tudi dobro leto, verjetno ne tako dobro kot osemnajst, ampak vseeno, da v tem delu nadaljujemo. Davčni sistem in sistem razporeditve, kot ga imamo, je - kot ste tudi že sami rekli - sistem, ki temelji na socioekonomskem modelu. V Sloveniji imamo javno šolstvo, javno zdravstvo in še druge ustanove, ki jih seveda financiramo iz teh pobranih davkov in in dajatev. In prav je tako. Torej, smo pobrali bistveno več v letu osemnajst, bomo pobrali bistveno več v letu devetnajst, bomo pa to seveda tudi vrnili našim državljanom in državljankam v letu osemnajst in v letu devetnajst. Če dovolite, par številk. Glede na pregled strukture posameznih davkov kot odstotek v bruto domačem proizvodu. Številke v odstotku na bruto domačem proizvodu se nanašajo na leto šestnajst, in sicer vrste davkov. Davki in prispevki skupaj - Slovenija šestintrideset cela šest odstotkov, EU osemindvajset, osemintrideset cela devet odstotkov, torej rang Slovenije štirinajsto, smo nekje v zlati sredini, torej bi še imeli tu slaba dva odstotka, odstotne točke da, možnost, da bi se, da, da rečem v tem delu še nabralo v blagajno, izstopamo v prispevkih za socialno varnost - štirinajst cela pet odstotkov od BDP, Evropa dvanajst cela en odstotek, naš rang šesto mesto med osemindvajsetimi državami, davek na dodano vrednost - osem cela dva odstotkov, EU osemindvajset sedem odstotkov, naše mesto enajst, dohodnina - pet cela dva odstotka, BDP Evropa devet cela tri odstotkov, smo na repu, še huje, davek od dohodkov pravnih oseb - ena cela šest odstotkov, Evropa dva cela šest odstotkov, smo zadnji, osemindvajseti, okoljski davki - tri cela devet, EU osemindvajset, dva cela štiri drugo mesto, davki na premoženje - nič cela šest napram dva cela šest v EU osemindvajset, torej rang Kaj hočem s tem povedati? To, kar ste vi povedali, in to, kar so že številne študije, domače in tuje, nakazale, v tem delu imamo delo preveč obremenjeno in kapital premalo obremenjen. Jaz v tem delu bi se izognil besedi reforma, rajši bom povedal to, kar sem že pravzaprav od hearinga naprej govorim, o neki celoviti, celoviti davčni optimizaciji in v tem delu, seveda, bojo šli ukrepi ministrstva za finance. Kot gospodarstvenik seveda se zavedam nosilne vloge gospodarstva in v tem delu izvoznikov in njihovega seveda bistvenega doprinosa k rasti bruto domačega proizvoda.